er eðlilegt að byrja á því að taka undir með þeim háttvirtum þingmönnum sem hafa bent á það að hér erum við að fjalla um aðra af tveimur mjög mikilvægum eftirlitsstofnunum með ríkisvaldinu sem heyra hér undir alþingi og það er auðvitað eðlilegt að við tryggjum sem besta umfjöllun um þau málefni ég vil því enn á ný fagna þeim orðum háttvirts þingmanns sólveigar pétursdóttur um það að hún muni beita sér fyrir því að ársskýrsla ríkisendurskoðunar fari til umfjöllunar í nefnd þingsins enn fremur vil ég fagna því sem kom fram í andsvörum háttvirts þingmanns við mig hér fyrr í umræðunni og taka undir með háttvirtum þingmanni að það er eðlilegt að tengja umfjöllun um skýrslu ríkisendurskoðunar gagnvart þinginu eða þingnefndum við endurskoðun þingskapa og vona að það fái þar nokkra stöðu vegna þess að þetta er auðvitað ekki í lagi eins og þetta hefur verið hjá okkur það er að það sé tilviljunarkennt hvernig um þessar skýrslur er fjallað og varðandi til dæmis ályktanir eða hvaða lærdóm má af þeim draga þá eru ef ég man rétt einhver örfá dæmi um það að nefndir hafa ályktað en meginreglan er sú að það er ekki gert því miður hefur mér sýnst að framkvæmdarvaldið hafi svo ég einfaldi nú örlítið oft á tíðum að minnsta kosti hagað sér þannig að skýrslurnar hafa verið nýttar ef niðurstöður hafa verið þægilegar en hafi þær verið óþægilegar þá hafi þeim frekar verið ýtt til hliðar og ekkert með það gert ég get nefnt auðvitað nokkur dæmi vegna þess að það er til dæmis eitt af skráðum hlutverkum ríkisendurskoðunar að hafa eftirlit með framkvæmd fjárlaga og einkum nýtingu fjárheimilda og fjárreiðum og fjárvörslu stofnana og endurskoða síðan reikninga þeirra það er auðvitað alveg ljóst að ríkisendurskoðun hefur gert mjög margþættar athugasemdir við framkvæmd fjárlaga og það verður að segjast alveg eins og er að því miður hefur ekkert eða sáralítið verið eftir því farið allt of allt of lítið eftir því farið við höfum hins vegar í stjórnarandstöðunni gjarnan nýtt okkur þessa skýrslu ríkisendurskoðun í umræðum um fjárlagafrumvarpið og höfum margendurtekið athugasemdir frá ríkisendurskoðun um ýmsa þætti en því miður höfum við ekki náð árangri í þeim efnum það er varðandi það til dæmis að bæta vinnubrögð það hefur margoft verið bent á það til dæmis í skýrslum frá ríkisendurskoðun að fjárlaganefnd í umboði alþingis hafi töluvert stórt hlutverk varðandi það að fylgjast

þetta hefur því miður ekki náðst fram og það er auðvitað engu um það að kenna öðru en því að meiri hluti nefndarinnar hefur ekki unnið í þeim anda hver sem ástæðan er fyrir því við höfum auðvitað oft bent á það að það bendi margt til þess að meiri hluti ýmissa nefnda hér á þinginu sé svo tengdur framkvæmdarvaldinu að meiri hlutinn þori sig vart að hreyfa ef framkvæmdarvaldið er ekki sátt við þá hreyfingu ég held að því miður bendi ýmislegt til þess varðandi eftirlit með framkvæmd fjárlaga að meiri hluti fjárlaganefndar sé svo tengdur framkvæmdarvaldinu að hann hafi ekki treyst sér til þess að beita sér í málinu að vísu svo alls sé gætt í umræðunni þá hefur það komið fram að upplýsingakerfi ríkisins hafi verið með þeim hætti að það hafi verið vandmeðfarið að hafa eftirlit með framkvæmd fjárlaga en þær upplýsingar hafa borist til okkar að það eigi nú að vera komið í lag sem er nú

reyna að bæta það að það er eiginlega með ólíkindum hversu langan tíma það hefur tekið en við vonum auðvitað að nú sé þetta kerfi komið í það mikið lag að það sé hægt að fara að hefja þetta eftirlit með framkvæmd fjárlaga sem er auðvitað afskaplega mikilvægt vegna þess að ef það er ekki til staðar þá er auðvitað hætta á því að sú lausung sem hefur verið allt of mörg ár varðandi fjárlögin og umgengni um þau haldi áfram en þetta er auðvitað eitt af þeim málum sem er hvað brýnast til þess að það sé hægt að ná utan um og hafa almennilega stjórn á ríkisfjármálunum það er auðvitað að fjárlögin fái þann sess sem þeim ber það er að þau séu eins og önnur lög og eftir þeim sé farið en það er sérstaða okkar meðal annars hvernig við miðað við ef við erum í samanburði við nágrannaþjóðir okkar hvernig við umgöngumst fjárlögin á allt allt annan hátt

það er annað frú forseti sem margoft hefur komið fram í skýrslum ríkisendurskoðunar og ekki hefur verið fylgt eftir ég nefni annað dæmi en það er það sem við í stjórnarandstöðunni höfum leitað eftir bæði í fjárlaganefnd og í umræðum hér í þinginu það er það að það liggi algjörlega skýrt fyrir hver staða stofnana er áætluð í árslok þannig að það sé alveg ljóst hver er grunnur stofnana þegar þær hefja nýtt fjárhagsár þetta hefur því miður ekki náðst fram þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir virðast ekki hafa verið til í kerfinu upplýsingar um það hvernig viðkomandi stofnanir

hverrar stofnunar þetta er auðvitað ekki boðlegt og þetta hefur margoft komið fram í skýrslum ríkisendurskoðunar en hefur því miður ekki náð fram en það verður að sjálfsögðu nú á næstu vikum gerð enn einu sinni tilraun til þess að ná því markmiði frú forseti enn eitt dæmi vil ég nefna og það er varðandi fjáraukalög ríkisendurskoðun hefur til fjölda ára gert athugasemdir við það hvernig í raun og veru fjárveitingavaldið hefur verið fært héðan frá alþingi til ríkisstjórnarinnar það er framkvæmdarvaldið hefur tekið fram fyrir hendurnar á löggjafarvaldinu það eru mýmörg dæmi um það að ríkisstjórnin hefur í raun og veru tekið ákvörðun í skjóli þess að hún hefur haft hér mjög traustan meiri hluta á þinginu og hefur þar af leiðandi ekki farið eftir þeim lögum og reglum sem um það gilda hvernig ákvarðanir eiga að vera teknar varðandi það sem fer hér í fjáraukalög ríkisendurskoðun hefur margoft bent á þá hættu sem þessu er samfara en þrátt fyrir það hefur í því frumvarpi sem nú er til umfjöllunar í samanburði við fjáraukalög fyrir árið tvö þúsund og fimm lítið breyting á orðið að vísu hafa verið stigin sárastutt skref á undanförnum árum þar sem menn hafa verið svona að nálgast þau markmið sem sett voru með lögum um fjárreiður ríkisins en því miður víðs fjarri því sem eðlilegt getur talist þetta er sem sagt enn eitt dæmi um það að vandaðar skýrslur vandaðar athugasemdir sem komið hafa frá ríkisendurskoðun hafa ekki náð fram að ganga þetta er auðvitað meðal annars held ég vegna þess að skýrslur þeirra margar fá ekki formlega umfjöllun og það er ekki um þær ályktað það hafa orðið nokkur skipti þó er eitt sérstaklega minnisstætt átök um það í fjárlaganefnd hvort ætti að álykta um skýrslu því miður náðist það ekki fram en hefði verið afskaplega brýnt vegna þess að þá hefði þingið í raun og veru sýnt að það væri í stakk búið til þess að gefa fyrirmæli út í samfélagið hvað þessi mál varðar en það var afskaplega mikil skýrsla sem gerð var um framkvæmdir hér hinum megin við austurvöllinn í húsnæði sem alþingi tók á leigu fyrir nokkrum árum síðan og það var farið nokkuð gaumgæfilega yfir það mál allt saman ýmsar athugasemdir komu fram og við í minni hluta fjárlaganefndar töldum að það benti allt til þess að það yrði samstaða í nefndinni að álykta um það mál og full ástæða til en á einhverjum tímapunkti varð einhver breyting í meiri hluta nefndarinnar og það náðist aldrei nein afgreiðsla í skýrslunni þetta er eitt dæmi en því miður eru dæmin fleiri og það væri auðvitað hægt að tína hér fleira til eitt kemur upp í hugann sem nýlega hefur komið fram í svari við fyrirspurn ef ég man rétt frá háttvirts þingmanns jóhönnu sigurðardóttur varðandi kostnað á kaupum á sérfræðiþjónustu en fyrir nokkrum árum síðan var ríkisendurskoðun einmitt með skýrslu um það og var með ýmsar ábendingar um það hvernig ætti að þeim málum að standa en ýmislegt bendir til þess að sú skýrsla hafi ekki náð til allra þeirra sem hefðu getað af henni lært því að miðað við að minnsta kosti þróun mála þá virðist lítið hafa breyst í þeim efnum þetta þarf auðvitað að skoða nánar og er spurning hvort það er kominn tími til að vinna aðra skýrslu í því til að hafa samanburð og það er kannski eitt af því sem við ættum að taka upp að ákveðnum tíma liðnum frá því að skýrsla hefur verið gerð væri eðlilegt að það væri farið yfir það hvaða árangur hefur náðst miðað við þær athugasemdir sem fram hafa komið frú forseti ég vildi aðallega með þessum orðum mínum vekja athygli á því að skýrslur ríkisendurskoðunar eru oft á tíðum býsna vandaðar koma með miklar og gagnlegar athugasemdir en það skortir farveginn á því hvernig við getum tryggt að eftir þeim athugasemdum sé farið og það verður auðvitað að segjast eins og er að þegar við höfum slíkar eftirlitsstofnanir er auðvitað ekki eins mikið gagn í þeim eins og nauðsynlegt er ef ekki er tryggt að eftir athugasemdum þeirra sé farið þegar það á við auðvitað getur það á stundum og er eðlilegt að það geta verið deildar meiningar um niðurstöður stofnunarinnar varðandi einstaka þætti þess vegna þarf auðvitað að tryggja að það sé farvegur fyrir umræðu um skýrslurnar þannig að menn komist að minnsta kosti að niðurstöðu um það hvað er eðlilegt að setja í gang og hvað ekki þess vegna frú forseti vil ég enda á því að endurtaka það að ég fagna þeim orðum sem háttvirtur þingmaður sólveig pétursdóttir hafði um það að það væri eðlilegt að það væri tekið inn í endurskoðun þingskapa hvaða farveg við vildum hafa á því hvernig um skýrslur ríkisendurskoðunar verður fjallað